Wie sollen wir beurteilen, ob die Ratsentscheidung gerechtfertigt ist oder nicht? Und wie sollen wir unsere Kontrollfunktion wahrnehmen, wenn wir keinen Zugang zu diesen Informationen erhalten? Der zweite Punkt ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn wir von anderen Ländern Verbesserungen einfordern, ohne unsere Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen, dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit.

Wir müssen den Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, für Transparenz und Glaubwürdigkeit fortsetzen. Daher ist es auch gut, richtig und wichtig, dass wir morgen den Sonderausschuss Steuern beschließen, weil wir unsere Arbeit konsequent fortsetzen müssen und unsere Kontrollaufgaben wahrnehmen sollten.